Die Ausführungen sind für uns sehr hilfreich in der Beratung, bis wir dann eventuell eine Entlastung erteilen werden.

Ich betone das deshalb so kritisch, weil sich der Rat als eine unserer wichtigen Gemeinschaftsinstitutionen nicht außerhalb dieser Debatte stellen kann und auch nicht stellen sollte. Wir erwarten zu Recht Kontrolle und Transparenz von allen Mitgliedstaaten, aber eben auch von den eigenen Institutionen, und der Rat ist auch mitverantwortlich für das, was in den Mitgliedstaaten passiert bzw. nicht passiert.

Fehler sind nicht gleich Betrug, das ist richtig, und die Rückforderungen sind ein gutes Instrument. Ein weiteres gutes Instrument ist naming and shaming in der Agrarpolitik, das hat sich sogar in Bayern und in Deutschland gut bewährt. Ich glaube, das sollten wir auch weiterhin nutzen, und es hat sich gezeigt, dass die Mitgliedstaaten und die betroffenen Firmen auch darauf reagieren. Wir erwarten eine Dialogbereitschaft mit der schwedischen Präsidentschaft noch in den nächsten